Protože my tady přece máme Evropskou úmluvu o lidských právech, která jasně bojuje proti mučení, nelidskému zacházení, chrání důstojnost lidského života a respekt rodinného i soukromého života. Občané se mě ptají Co se stane, když nepřijmeme Istanbulskou úmluvu? A já jim říkám V České republice nic nového Istanbulská úmluva nepřináší. Česká republika má zákon proti domácímu násilí od roku 2006. Dámy a pánové, já chápu, že v některých státech je to možná důležité, a já respektuji váš názor, ale prosím respektujte i subsidiaritu a rozhodování ostatních členských států.